Ce texte législatif a le mérite d'être équilibré pour répondre à ces trois objectifs. Par la mise en œuvre d'une hiérarchie des créanciers, nous allons stabiliser le réseau bancaire, mais il ne faut pas oublier que nous avons besoin en Europe d'une banque centrale régulatrice ainsi que d'un contrôle parlementaire de tous les mouvements bancaires.